Ich habe die Debatte hier aufmerksam verfolgt und habe hier eine bizarre Koalition festgestellt Die Grünen, Marine Le Pen und GUE sind einer Meinung, was CETA angeht.

Und wir wissen aus der Geschichte Das sind diejenigen, die sich immer gegen Offenheit und Freihandel gestellt haben.

Das sollte man sich einmal klarmachen.